Zo skúseností, ktoré mám z mojej krajiny, si však dovolím upozorniť na to, že pri hľadaní účinných riešení integrácie rómskeho etnika nebude stačiť iba poskytovať finančnú pomoc či materiálne statky v záujme zlepšenia ich hmotnej situácie. Omnoho dôležitejšie bude naučiť Rómov, že pre udržanie životnej úrovne je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na získanie čo najlepšieho vzdelania a udržanie si trvalého zamestnania. Pretože iba takéto vzdelané a sociálne integrované rómske etnikum sa zbaví bremena nedôstojného postavenia v našej spoločnosti.